Wir haben jetzt eine Mission in Minsk, die erfolgreich ist.

Es geht jetzt darum, den Frieden zu sichern. Und es gibt ja heute schon die Möglichkeit, dass europäische Regierungen Waffen liefern können, wie der Rat beschlossen hat.

Das ist die Aufgabe dieser Stunde und des nächsten Tages.